Herr Präsident! Das Vertrauensverhältnis zu den USA ist gestört, nicht nur weil wir das Ausmaß und den Umfang von PRISM noch nicht richtig kennen, sondern eben auch durch das Abhören oder das Verwanzen der EU Vertretung. Auch das ist aus meiner Sicht nicht akzeptabel und ich bin darüber sehr tief enttäuscht. Wir müssen deshalb ernsthaft mit den USA über die richtige Balance zwischen den Sicherheitsinteressen der Geheimdienste auf der einen Seite und dem Schutz der Privatsphäre auf der anderen Seite sprechen.

insbesondere als Europäisches Parlament brauchen wir eine deutliche Reaktion hierzu. Und ich erwarte zum einen das ernsthafte Einfordern von Informationen, was dankenswerterweise schon eingeleitet worden ist. Ich erwarte ausreichende Informationen von der Obama Administration zur Klärung von Praxis und Durchführung. Und hier scheint es mit der Sachverständigengruppe schon voranzugehen. Ich erwarte von uns, was Manfred Weber auch schon berichtet hat, dass wir in der Datenschutzreform nochmals genau prüfen, was uns weiterbringt zum Schutz unserer Bürger und was wir dafür tun können. Ich erwarte darüber hinaus, dass wir die USA bei dieser Ausgangslage sehr deutlich auffordern, den Rechtsschutz unserer Bürger in den USA mit dem von US Bürgern gleichzustellen. Und ich erwarte ferner von uns, dass wir mit unseren Möglichkeiten voranschreiten, dass wir zum einen einen Untersuchungsausschuss haben, dass wir aber auch prüfen, ob wir nicht vielleicht auch unsere Delegationsreisen für einige Monate einstellen, dass wir aber auch prüfen, ob das Safe Harbor Abkommen überhaupt noch Gültigkeit haben kann. Und im Grunde brauchen wir eigentlich den Schutz der Privatsphäre, Rechtsstaatlichkeit unbescholtener Bürger und die